Dans ce traité, l'Union européenne s'est en effet couchée, on peut le dire, devant la politique de l'OTAN en se rendant constitutionnellement dépendante des décisions prises par d'autres.

Pourtant, depuis plus de dix ans, l'Union européenne poursuit une politique de montée des tensions avec la Russie, orchestrée par les États Unis. En accueillant le bouclier antimissile, c'est à dire, en réalité, des sites de lanceurs de missiles. Les pays frontaliers ont bousculé l'équilibre militaire du continent. En embourbant l'Europe dans ses vieilles rancunes animosité russo polonaise, guerre en Ukraine sur les frontières de culture et de civilisation nous avons, avec le plein soutien du Service d'action extérieure, délibérément saboté toute politique de détente.